Quiero referirme fundamentalmente a lo que han sido competencias exclusivas de esta comisión a todo lo que es la articulación de la información y el desarrollo de la cooperación en el nivel europeo.

Los sistemas de protección de la ciberseguridad son distintos en todos los Estados miembros. Tener una autoridad competente única no era, a nuestro entender, lo más aconsejable.